Dans cette situation, les Européens que nous sommes doivent avoir trois objectifs majeurs. Premièrement, il faut aider ces pays dans leur quête de démocratie, en tous les cas, dans leur volonté d'aller vers un état de droit plus solide. Je pense en particulier, en tant qu'élu français, à nos amis du Liban qui peuvent et doivent bénéficier de notre soutien dans cette transition.

Je pense en particulier aux minorités chrétiennes, dont nous devons être les protecteurs dans cette région, mais aussi, par exemple, aux yézidis et à tous ceux qui pourraient être touchés par des violences.

Nous le savons très bien et nous l'avons déjà vécu, la manière dont l'Islam radical peut prendre le contrôle de ces territoires, à l'occasion d'une demande de démocratie, doit nous inquiéter.

Treize militaires français sont morts avant hier dans la bande sahélo saharienne, au Mali, pour lutter contre cet ennemi. Chers amis, nous avons été très touchés du soutien que vous avez témoigné à la France dans ce moment de deuil, mais ce soutien doit aussi être concret aujourd'hui.

Nous devons unir nos forces dans cet engagement, unir nos forces militaires, bien sûr. Nous n'aurons pas une diplomatie forte et efficace si nous n'avons pas, en même temps et collectivement, les moyens de notre action.